oraz gwarancje państwowe. Wirtualne waluty nigdy nie będą miały tych cech, one mogą właściwie wypełniać tylko jedną jedyną funkcję pieniądza, mianowicie mogą stanowić środek przechowywania wartości.